Mais j'ai entendu, ici, des propos tout aussi barbares, et à ceux là je veux leur crier la chose suivante la souffrance n'a ni frontière ni couleur politique. La souffrance est comme le droit, elle est universelle. Puis, je voudrais dire à Mme la Commissaire que les années se suivent et se ressemblent. Nous avons toujours les mêmes débats et, pour autant, malgré nos discours empreints de bons sentiments, cela a été dit, ces actes barbares continuent et c'est criminel. D'ici 2030, hélas, 15 millions de nouvelles victimes viendront grossir ces rangs. Alors que faisons nous? Je regarde l'initiative Spotlight de la Commission avec beaucoup d'espoir, avec l'espoir d'être rassuré sur les effets réels qu'elle aura sur ces femmes et ces filles laissées pour compte. Une société peut elle perdurer quand une partie de sa jeunesse, a priori force vive du développement, est mise de côté et fait l'objet de souffrances.

Il nous faut accentuer le financement des plannings familiaux. La Commission doit donc revoir à la hausse son engagement financier dans le programme planning familial 2020. Nous devons inscrire les droits sexuels et reproductifs dans nos prévisions budgétaires et donc faire cesser l'hypocrisie. Le deuxième investissement, c'est l'éducation, partout et pour tous, puisqu'aucune tradition ne saurait justifier quelque violence sexuelle que ce soit. C'est aussi la raison pour laquelle le financement du planning familial est une priorité cruciale. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Salamita, cette jeune Malienne de 14 ans, qui dit Au centre

J'ai appris les conséquences de l'excision, par exemple. Je n'osais pas en parler chez moi. Maintenant je suis écoutée par ma famille parce que l'information vient du centre de santé.